Často sa vo svete stáva, že vládcovia, ktorí cítia, že ich občania nechcú vidieť v čele krajiny, hľadajú rozličné možnosti, ako sa udržať pri moci. A čím viac narastá túžba ľudu zbaviť sa nechceného vodcu, tým tvrdšie a drastickejšie metódy musí tento vládca použiť na potlačenie pre neho nepriaznivej verejnej mienky. Novinárska obec a predstavitelia nespokojného ľudu sa potom stávajú prvými obeťami represií, pretože sú často hovorcami tých, ktorí sa domáhajú politickej zmeny. Aj blížiace sa parlamentné voľby v Bielorusku tak prirodzene vyvolávajú zvýšenú nervozitu vo vládnych kruhoch, lebo politické nálady obyvateľstva sa čoraz viac odkláňajú od podpory súčasného režimu. Lukašenkovi prisluhovači dostávajú za svoju prácu dobré platy a politická zmena by ich mohla pripraviť o stabilné a mocensky výhodné pozície v spoločnosti. Preto neváhajú aj v mene svojho vodcu zneužívať poriadkový systém na šikanovanie nezávislých novinárov a politických odporcov.